Además, estamos muy lejos, Señorías, de tener una política exterior y de seguridad cohesionada y unida esto es una realidad y, por lo tanto, es muy difícil tener un servicio exterior que sea el soporte de una política exterior y de una política de seguridad común, una política de seguridad que, ojalá, insha'Allah fuera una política exterior basada